við vitum alveg hverjir voru á móti stjórnlagaþinginu og hvers vegna einnig má velta fyrir sér hvaða áhrif pólitísk skipan dómara hafi haft

það er aðalatriðið ég get tekið undir orð gísla tryggvasonar eins frambjóðanda sem náði kjöri í þeirri kosningu sem nú hefur verið ógild um að hann telji að hugsanlegir ágallar á kosningunni hafi sannarlega ekki haft áhrif á niðurstöðuna engu að síður get ég tekið undir margt í ákvörðun hæstaréttar vegna þess að enginn vafi má vera um lögmæti kosninga við eigum og verðum að gera ýtrustu kröfur á kosninguna má enginn skuggi falla forseti nú kjósum við bara aftur nýtum tækifærið og gerum þetta óaðfinnanlega næst lærum vinnum og stöndum með lýðræðinu stjórnlagaþing skal halda sem fyrst við vissum að á leiðina að nýrri stjórnarskrá væru margar þúfur nú höfum við hrasað um eina en þá stöndum við bara upp aftur og höldum ótrauð áfram við vitum hverjir voru á móti